Señor Presidente, yo querría expresar la solidaridad con los trabajadores y trabajadoras y los representantes de los sindicatos en España, que están a punto de comenzar una huelga general para luchar, precisamente, contra la injusticia que supone una reforma laboral que intenta no solamente recortar derechos fundamentales de trabajadores y trabajadoras sino que también afecta de manera radical a lo que viene siendo el diálogo social, la concertación social, que ha sido defendida, precisamente, por la Unión Europea como una de las fórmulas, de los instrumentos de mayor democratización de las relaciones sociales y laborales.